Sociaaldemocraten vinden dat daarover gediscussieerd moet worden. Mijnheer Barroso, u knikt, maar die aanbevelingen zijn in geen enkel Parlement goedgekeurd, niet in dit Parlement en niet in een nationaal parlement.

In ieder geval zeker verdienstelijk.

De eerste, daar wordt veel over gesproken, namelijk de financiële markten. niet onder de indruk Maar ook niet de mensen die vandaag op straat komen de occupy beweging, de vakbonden en allerhande initiatieven. Heren, maak niet de fout door die in een links hoekje weg te zetten, want er zit een belangrijke rode draad onzekerheid, vraag naar werk, toekomst.